Elnök asszony, szívesen válaszolnék, nyilvánvalóan ez az idő nem engedi, hogy nagyon részletesen beszéljünk erről, de például, amikre én gondoltam, azok ilyenek, hogyha az adórendszerben változás van, akkor olyan adóváltozás van e, ami csökkenti a társadalmi különbségeket, olyan adóváltozás van e, ami segíti a cégeket abban, hogy továbbra is fejlesszenek, munkahelyeket teremtsenek, vagy pedig inkább arra ösztönzi őket, hogy visszafogják ezeket a munkahely teremtési

Arra gondoltam, hogyha az oktatási rendszer átalakítása szóba kerül, akkor valóban ez a társadalmi integrációt szolgálja e? Hogyha továbbképzésről van szó, akkor az valóban a piacra készít e fel, a munkaerőpiacra készít e fel.